Urmând această perspectivă, de altfel, îmi amintesc că Lady Ashton își începea mandatul declarând că drepturile omului vor reprezenta firul conductor al politicii externe. Pentru moment, însă, acțiunile prin care Uniunea promovează drepturile omului la nivel extern sunt mai degrabă disparate și nu o dată, în acest Parlament, a fost criticată lipsa de coerență în acest domeniu. Numirea unui reprezentant special al Uniunii pentru drepturile omului vizează întărirea coerenței acțiunii europene în acest domeniu și, evident, trebuie să salutăm o asemenea noutate. Pe de altă parte, atâta timp cât tratăm drepturile omului ca pe un domeniu separat, acoperit de așa numitele dialoguri pe drepturile omului și nu în reuniunile la nivel înalt între liderii politici, mă tem că, în continuare, credibilitatea noastră va fi în suferință. Primăvara arabă ne a reamintit că drepturile omului sunt universale, demonstrând că orice individ își dorește ca drepturile și libertățile sale fundamentale să fie respectate. Consider, de aceea, că, pentru ca mandatul reprezentantului special al Uniunii pentru drepturile omului să fie încununat de succes, este nevoie, dincolo de arhitectura instituțională, de o voință politică din partea principalilor actori europeni și naționali de a și ghida acțiunile în conformitate cu solemnele proclamări din tratate.